tzv. množírny, tedy chovná zařízení, kde psi a kočky jsou chováni skutečně v otřesných podmínkách s vidinou rychlého a snadného výdělku. Bohužel jsou také samozřejmě klamáni spotřebitelé, kteří se velmi často o původ zvířete vůbec nezajímají anebo jsou dokonce předkládány falešné podklady. Nelegální chovatelé také používají různé velmi rafinované triky, kterými potenciální kupující lákají ke koupi štěněte či kočky z množírny. Bohužel ti na ně velmi často slyší právě tím, že dostanou velmi rychle žádaného mazlíčka a mnohdy tedy za nižší cenu. To paradoxně za situace, kdy psí útulky jsou přeplněné jinými kvalitnějšími kusy. Je zároveň třeba se připravit na to, že nelegální chovatelé i přes zpřísnění pravidel budou hledat cesty, jak tato pravidla obcházet. Pokud by někoho nepřesvědčilo to, že z množíren jsou vypouštěna do světa zvířata nemocná nebo náchylná k nemocem, doporučuji se podívat k sousedům přes Atlantik do USA, kde se aktuálně potýkají s epidemií nemoci, která je odolná proti většině antibiotik a která je právě spojená se štěňaty z množíren. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v lednu informovalo, že toto vysoce infekční onemocnění již dostalo také nejméně 30 lidí. K tomu je důležité si uvědomit, že kromě negativních dopadů na samotná zvířata má nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu také samozřejmě širší dopady, např. na náš jednotný vnitřní trh, ochranu spotřebitele, který si právě nevědomky kupuje nemocné a traumatizované zvíře. Proto vyzýváme Komisi a členské státy k vypracování strategií pro regulaci internetové inzerce zvířat v zájmovém chovu za účelem potlačení klamavé reklamy a lepší kontroly internetového prodeje koček a psů. Myslím si, že dnes je již naprosto zjevné, že neetické zacházení s domácími mazlíčky je skutečně celoevropský problém, který vyžaduje také celoevropské řešení, ten problém je skutečně přeshraniční. Součástí tohoto řešení by mělo být plošné a povinné značení domácích miláčků, jejich sdílená evidence, díky které budou také dohledatelná nejen domácí zvířata na obchod, ale zároveň veškerá zatoulaná zvířata, a také samozřejmě zpřísnění podmínek chovu. Utrpení zvířat při nelegálním chovu a následném transportu napříč Evropou, při kterém ročně trpí statisíce štěňat a koťat, je třeba samozřejmě také učinit přítrž. Neobejde se to bez důsledných kontrol, které jsou v současnosti bohužel ovšem bezzubé. Právě divoké množírny v domech veterinářů často neodhalí, tam jsou samozřejmě pouze ty registrované chovné stanice. Je toho hodně, co je třeba udělat pro zlepšení situace, a proto oceňuji dobrá jednání se svými kolegy. Je zde návrh několika zásadních změn, které by znamenaly velký krok vpřed v boji s nelegálním chovem se zvířaty v zájmovém